Señor presidente, el Parlamento Europeo es la casa de la libertad y, por eso mismo, la semana pasada invité a ocho líderes de la oposición cubana para que pudieran venir a esta casa a explicar cuáles son las tropelías que está ejerciendo y ejecutando, realizando en definitiva, el dictador Díaz Canel en Cuba. Pero el problema es que, cuando uno trata con dictaduras, aparecen los dictadores. Y así se produjo el hecho de que Díaz Canel y su régimen impidieron la salida de cinco opositores cubanos. No pudieron impedir, eso sí, que tres de esos opositores, porque viven fuera de Cuba, porque viven en el exilio, sí que pudiesen estar en esta casa, en el Parlamento Europeo. Pero, pese a ello, se produjo una vergonzosa situación y es que el régimen infiltró en esta casa a una serie de personas para acosar y para agredir verbalmente a los opositores. Y lo más vergonzoso de todo es que esas personas pudieron entrar en esta casa como consecuencia de que el Grupo parlamentario GUE NGL ―los que son Podemos en España― les permitió acceder precisamente para boicotear, para romper nuestro acto. En definitiva, que sepa el señor Díaz Canel, que sepan los dictadores, que, mientras exista ese tipo de acción contra los derechos humanos y civiles, este Parlamento...